Kernenergie is dan nodig in de energiemix. In een Nederlandse krant van 9 januari jongstleden zei commissaris Timmermans over kernenergie dat het te duur is en niet duurzaam. Dat is onzin, want juist windturbines en zonnepanelen leveren over 20 jaar een berg afval op waar we geen oplossing voor hebben.

Windturbines en zonneparken slopen de natuur vanwege het ruimtebeslag, kunnen niet zonder fossiele back up en de inpassing op het elektriciteitsnet is zeer complex. Onze investeringen moeten economisch verantwoord zijn en energie moet betaalbaar zijn om de competitie met de Verenigde Staten en China bij te kunnen houden, want anders verliezen we werkgelegenheid.